Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern steigt rasant an, und diese Entwicklungen, so scheint mir, werden von der EU kaum beachtet.

Das bewirkt aber Verzerrungen im Wettbewerb, weil Taiwan und Korea in denselben Geschäftsfeldern tätig sind.